frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu skatta á fjármagnstekjur með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á skattalögum að því er varðar svonefnda starfstengda eftirlaunasjóði en samhliða þessu frumvarpi er lagt fram frumvarp um slíka eftirlaunasjóði er lagt til að starfstengdir eftirlaunasjóðir verði undanþegnir skattskyldu og staðgreiðslu á fjármagnstekjur á sama hátt og lífeyrissjóðir þá er lagt til að framlag launagreiðenda til starfs og eftirlaunasjóða teljist ekki til tekna manna þó með þeim takmörkunum sem kveðið er á um í lögum að því er varðar framlag launagreiðenda til öflunar lífeyrisréttinda jafnframt er lagt til að einstaklingum verði heimilt að draga frá tekjuskattsstofni iðgjaldagreiðslur til starfstengdra eftirlaunasjóða innan þeirra marka sem nú gilda um frádrag vegna iðgjalda til öflunar viðbótarlífeyrisréttinda eða lífeyrissparnaðar með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tekjuskatt sem snerta lögaðila með takmarkaða skattskyldu á íslandi og heimildir þeirra til að draga frá skattskyldum matstekjum á fjárhæð sem félögin hafa fengið greidda í arð af hlutum og hlutabréfum breytingin mun einungis taka til þeirra lögaðila sem eru heimilisfastir í einhverju aðildarríki evrópska efnahagssvæðisins og leiðir hún til þess að arðgreiðslur þeirra verða skattlagðar með sama hætti og arðgreiðslur lögaðila sem eru með fulla skattskyldu á íslandi réttur íslands til að halda eftir fimmtán prósent aðdráttarskatti á arðgreiðslur til lögaðila sem eru heimilisfastir í ríkjum sem ekki eru aðilar að e e s samningnum munu hins vegar standa óbreyttar breyting þessi er meðal annars lögð til í framhaldi af dómi efta dómstólsins í svokölluðu fókus máli og dómi evrópudómstólsins í svokölluðu denkavitmáli að lokum eru lagðar til breytingar á skilyrðum fyrir samsköttun sambúðarfólks er því lagt til að í skattalegu